sjálfstæðisflokksins og ég gaukaði því að hæstvirtur fjármálaráðherra óformlega hann kannski man eftir því að þetta mundi leysa mörg vandamál að láta bankana taka yfir nýju bankana vegna þess að það voru miklu meiri deilur um uppgjörið sem felst í afskriftasjóðunum það yrði ný þekking sem kæmi inn í bankana það kæmu ný tengsl lánatengsl til dæmis þeir munu útvega lán til íslands auk þess minnkaði framlag ríkissjóðs um tvö hundruð milljarða rúmlega þetta er jákvætt vandamálið er það að það er ekki vitað hverjir eigendurnir eru og menn eiga bara að segja það kannski hefði þurft að koma hérna lagafrumvarp til að hafa þetta alveg á tæru kröfurnar ganga kaupum og sölum alla daga þannig að eignarhaldið er stöðugt að breytast en ég reikna með því að þessir eigendur þeir hafi eins og aðrir áhuga á því að hér gangi vel að þessi eign þeirra tapist ekki þeir hafa núna allt í einu áhuga á því að íslenskt efnahagslíf gangi vel

falli það er galli í hlutabréfaforminu sem ég er margbúinn að nefna það hefur ekki verið lagað þetta frumvarp um gagnsæju hlutafélögin ég held að menn ættu að skoða það bara mjög nákvæmlega vegna þess að eftir sem áður er þessi galli til staðar þó maður setji langa keðju og þó maður láti gilda fyrir næsta eiganda og þarnæsta eiganda getur keðjan orðið tuttugu eða þrjátíu fyrirtæki löng og endanlegur eigandi hann er einhvers staðar langt langt í burtu en hefur samt áhrif ég skora á hæstvirtan fjármálaráðherra að vinna með mér í því að finna lausn á þessum galla þannig að við þurfum ekki